sofort schließen lassen. Ich will hinzufügen, nach dem ersten Gutachten, das uns vorgelegt wurde, war der am stärksten gefährdete Platz im Plenarsaal der Platz des Präsidenten. Sie können sich also ausrechnen, dass ich unverzüglich zur Tat geschritten bin. Die weiteren Ermittlungen haben ergeben, dass es sich doch um einen schwerwiegenderen Bauschaden handelt, der übrigens nicht auf unzulässige Materialverwendung oder auf Pfusch am Bau zurückzuführen ist, sondern dass es sich offensichtlich um einen Materialverschleiß handelt, der in dieser Form nicht absehbar war. Ich habe den Generalsekretär gebeten, alle möglichen Register zu ziehen und alle Experten, die nur verfügbar sind, hinzuzuziehen. Die belgische Regierung ich habe Herrn Ministerpräsiden Di Rupo unterrichtet hat dem Parlament Spezialisten der belgischen Régie des Bâtiments zur Verfügung gestellt, die uns bei allen Entscheidungen begleiten. Wir gehen davon aus, meine Damen und Herren, dass es sich bei den Reparaturarbeiten um einen längerfristigen Prozess handelt. Ich will eines hinzufügen Wir mussten die Decke von innen abstützen. Die Stützmaßnahmen selbst sind aber so stark, dass die Gerüste, die dort aufgebaut worden sind, um die Decke abzustützen, auch den Boden belasten und zwar so stark, dass wir die darunterliegenden Räume ebenfalls abstützen müssen und nicht benutzen können. Das ist der Grund, warum wir eine Reihe von Räumen darunter geräumt haben. In den kommenden zwei Wochen werden die Lösungen vorgestellt, und zur Begutachtung im Hinblick auf die Sicherheit der vorgeschlagenen Lösungen werden zwei international renommierte staatlich anerkannte Prüfungsinstitute hinzugezogen.

nicht. Ich kann Ihnen aber sagen, dass erfahrungsgemäß solche Bauarbeiten einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen. Trotz dieser schwierigen Begleitumstände gehen unsere Arbeiten aber weiter.

Wir werden dort eine offene Konferenz der Präsidenten abhalten, bei der wir im Wesentlichen einen prozeduralen Ablauf haben werden wie bei einer Ansprache der Kanzlerin im Plenum. Ich habe das mit Frau Merkel auch so vereinbart. Noch eine kurze Erinnerung, meine Damen und Herren Ich habe Ihnen ich weiß nicht wie oft in den letzten Monaten Briefe geschrieben, die Sie hoffentlich auch alle gelesen haben, die sich auf eine Fotosession beziehen, die wir morgen hier durchführen werden.

um 12.30 Uhr, wenige Minuten vor Beginn der Abstimmung, wird eine 360 Grad Aufnahme für ein Panoramabild des Plenarsaals in 3D Qualität mit den Mitgliedern auf ihren Plätzen angefertigt. Sie erinnern sich, ich habe Ihnen das mehrfach in mehreren Intervallen geschrieben. Mir wurde allerdings gesagt, dass es Kollegen gibt, die gesagt haben, sie hätten noch nie einen Brief von mir bekommen. Das glaube ich nicht, ich würde eher unterstellen, sie haben den Brief nicht gelesen.